Komise navrhla posílit transparentnost procesu posuzování rizik a poskytnout dostatečné ujištění, pokud jde o spolehlivost, objektivitu a nezávislost studií, které úřad EFSA používá při posuzování rizik. Musím říci a neslyšíte to ode mě zde říkat často, že konečný text je výrazným zlepšením současné situace, neboť hodnocení a řízení rizik má být transparentnější a odpovědnější. EFSA bude pod permanentní kontrolou, studie by měly být konečně bez překážek zveřejňovány a dostupné pro širokou laickou a odbornou veřejnost, včetně přihlášek výrobců a další doplňující dokumentace. Nařízení dokonce obsahuje i určité penalizace pro výrobce v případě netransparentního chování. Jedná se o první velmi důležitý krok k znovuzískání důvěry veřejnosti, proto jej moc ráda podpořím.